To, co się dzieje w Tybecie dla wielu z nas jest niewyobrażalne.

Wiele osób zostało wtrąconych do więzień za udział w pokojowych protestach. Te ostatnie przypadki pokazują stopień desperacji Tybetańczyków w walce o wolność, która nie jest żadnym przywilejem, ale prawem każdego człowieka.